virðulegi forseti áður en ég fer efnislega í það framhaldsnefndarálit sem annar minni hluti hefur lagt fram vil ég þakka ágætt samstarf í fjárlaganefnd við alla þá aðila sem þar sitja og vil taka fram að þó að ég sé ekki alveg sáttur hefur umræðan verið málefnaleg og aldrei leiðst út í persónulegan ágreining enn fremur vil ég þakka þeim riturum sem hafa unnið fyrir nefndina fyrir mikið og óeigingjarnt starf og tel nefndina vera afar vel setta að hafa þá aðila innan borðs það sem ég held að hafi komið hér fram í umræðunni áður en ég hef tekið hér til máls er að enn á ný ríkir óvissa um það hvernig þeir flokkar sem standa að meiri hlutanum í þessu máli túlka þá fyrirvara sem hér eru lagðir fram og vil benda á ágreining hér á milli þingmanna sjálfstæðismanna og samfylkingarinnar hvort samningarnir standi enn þá skrifaði það er mitt mat standi samningarnir enn þá óhreyfðir og öll þau ósanngjörnu ákvæði sem þar eru innan borðs sem á engan hátt gæta að hagsmunum íslendinga afstaða annar minni hluta helgast í þessu máli af þeim röksemdum í fyrsta lagi leikur mikill vafi á hvort íslenska ríkinu beri yfir höfuð að greiða icesave skuldbindingarnar það má í rauninni segja að það hafa engin haldbær rök komið fram sem segja að það sé ríkisábyrgð á bak við innstæðutryggingarsjóð að því leyti vil ég segja að mér fannst ósanngjörn sú umræða sem háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson hóf hér rétt áðan og vísa til þess að framsóknarmenn og sjálfstæðismenn hefðu innleitt tilskipunina árið nítján hundruð níutíu og níu eins og þeim bar að gera samkvæmt reglum e e s þá er það skilningur framsóknarmanna með stoð í álitum færustu sérfræðinga að það eigi að túlka hana öðruvísi en hér er gert um það hefur nefnilega meiri hlutinn sett fyrirvara þó að framsóknarflokkurinn og sá sem hér stendur telji ekki nógu langt gengið í þá veru í öðru lagi ríkir mikil óvissa um hversu háar fjárhæðir íslendingum beri að borga yfir höfuð og skal benda á það að jafnvel þó að menn kæmust að því að íslendingum bæri að greiða tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö þúsund evrur samkvæmt tilskipuninni er hér með þessu frumvarpi í rauninni verið að samþykkja að íslendingar borgi um þrjú hundruð til fjögur hundruð milljarða umfram þessar tuttugu þúsund átta hundruð áttatíu og sjö þúsund evrur það er hluti af þeirri gagnrýni sem annar minni hluti hefur haldið mjög til haga í þessari umræðu í þriðja lagi hefur þeirri spurningu á engan hátt verið svarað hvort þeir fyrirvarar sem til stendur að bæta við lagafrumvarpið haldi þegar á reynir og hvort þeir gæti hagsmuna íslensks almennings nægilega vel það endurspeglaðist nú hér í þeirri stuttu umræðu sem átti sér stað fyrir mína ræðu annar minni hluti leggur mikla áherslu á að til umfjöllunar eru samningar sem eru óaðgengilegir fyrir íslands hönd taldi hann skynsamlegast að allt kapp væri lagt á að samningarnir yrðu lagðir til hliðar og að samið yrði upp á nýtt við hollendinga og breta því miður reyndist ekki meiri hluti fyrir þeirri ákvörðun á alþingi og var frávísunartillaga annar minni hluta felld í atkvæðagreiðslu um málið eftir aðra umræðu eftir að búið var að fella þann kost að vísa málinu frá vildi annar minni hluti að minnsta kosti standa að því að gerðir yrðu fyrirvarar við ríkisábyrgðina sem mundu gæta hagsmuna þjóðarinnar til lengri tíma litið sú afstaða er byggð á því sjónarmiði að fyrirvararnir séu skýrir og að hafið sé yfir vafa hvort þeir muni halda í því ljósi lagði annar minni hluti fram breytingartillögur sínar en um tíma var meiri hluti á alþingi fyrir því að þeir yrðu samþykktir stóðu einungis þingmenn samfylkingarinnar í veginum og hluti vinstri hreyfingarinnar græns framboðs er einboðið að ef þær breytingartillögur yrðu samþykktar væri hagsmunum almennings enn betur borgið en reynt er að gera með fyrirvörum meiri hlutans eftir að frávísunartillagan hafði verið felld ákvað annar minni hluti að draga breytingartillögur sínar til þriðju umræðu með þá von í brjósti að þær fengju sanngjarna meðferð í fjárlaganefnd alþingis því miður varð það ekki raunin þrátt fyrir tilburði í rétta átt telur annar minni hluti enn ekki nægilega langt gengið í breytingartillögum meiri hlutans og telur að breytingartillögur þær sem hann lagði fram hafi ekki fengið fullnægjandi umfjöllun í nefndinni frá því að málið var lagt fram af hálfu ríkisstjórnarinnar hefur annar minni hluti háð harða barátta fyrir því að upplýsa hversu ósanngjarnir samningarnir eru fyrir hönd íslands má segja að vegna þessarar baráttu séu nú gerðir fyrirvarar við ríkisábyrgðina á icesave samningunum það er röng söguskýring að það hafi staðið til af hálfu meiri hlutans frá því að frumvarpið var lagt fram að gerðir yrðu fyrirvarar við það það þarf ekki annað en að rifja upp þær umræður sem fóru fram hér við fyrstu umræðu þessa máls og ummæli þar á meðal varaformanns fjárlaganefndar þess efnis að mönnum væri nær að samþykkja samningana óbreytta og hætta þessari vitleysu eitthvað á þá leið voru hans orð minni hlutinn lýsir ánægju með þann árangur að það skuli standa til að setja fyrirvara og bendir enn á ný á að það hafi staðið til að samþykkja samningana óbreytta jafnvel óséða svo undarlega sem það nú hljómar skal tekið undir þau sjónarmið sem fram hafa komið að löggjafarvaldið hefur borið sigur úr býtum gagnvart framkvæmdarvaldinu að þessu leyti engu að síður verður að benda á þá staðreynd að alþingi hefur sett niður í meðförum málsins gögnum hefur verið leynt umræðan hefur verið afvegaleidd og beiðnum um aðkomu sérfræðinga sem og framlagningu gagna hefur einfaldlega verið hafnað má segja að skýr stefna annars ríkisstjórnarflokksins og hluta hins að samþykkja samningana breytta hafi ráðið miklu þar um að mati annar minni hluta er þetta til marks um það að ekkert hafi unnist í tíð núverandi ríkisstjórnar við að auka virðingu þingsins þvert á móti liggi það fyrir eftir aðra umræðu málsins að henni hefur rakið töluvert

lagði fram breytingartillögu þess efnis að það yrði ekki troðið á þeim sjálfsagða fullveldisrétti sjálfstæðrar þjóðar að fá skorið úr ágreiningsmálum sínum fyrir óháðum dómstóli eða þar til bærum úrlausnaraðila lagði hann til að það yrði áréttað að sá réttur yrði mun víðtækari en kemur fram í breytingartillögu meiri hlutans og um leið gert mun líklegra að íslendingar fái notið þess ef það reynist rétt að það sé ekki ríkisábyrgð á bak við innstæðukerfi

gera fyrirvarann skýrari

einn annar minni hluti harmar að meiri hluti fjárlaganefndar hafi ekki séð sérstaka ástæðu til að fjalla um málið á milli annars og þriðju umræðu breytingartillögu sem er eingöngu til þess fallin að styrkja réttarstöðu íslands og um leið gæta betur að hag almennings varðandi útgreiðslu á kröfum úr þrotabúi landsbankans lagði annar minni hluti í fyrsta lagi fram breytingartillögu þess efnis að tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta léti reyna á það fyrir slita og skiptastjórn þrotabús landsbankans hvort kröfur hans gengju við úthlutun framar öðrum hluta krafna vegna sömu innstæðu og hagaði kröfulýsingunni þannig að reynt gæti á þennan rétt með málskoti til héraðsdóms eða hæstaréttar minni hluti taldi nauðsynlegt og telur nauðsynlegt að þetta komi skýrt fram í lagafrumvarpinu þar sem rétturinn til að höfða dómsmál stofnast ekki að þessari aðgerð undangenginni í annan stað telur annar minni hluti afar ósanngjarnt að ef dómstólar úrskurða íslenska innstæðutryggingarsjóðnum í hag fái íslendingar ekki notið þess beint heldur skuli einungis viðræður hefjast á ný við breta og hollendinga eins og meiri hlutinn leggur til annar minni hluti tekur fram að ragnar h hall hæstaréttarlögmaður sem hvað harðast hefur gengið fram um að þetta ákvæði verði sett benti sjálfur á á fundi fjárlaganefndar milli annars og þriðju umræðu að eðlilegra hefði verið að hafa fyrirvara með þeim hætti sem annar minni hluti legði til er í rauninni með eindæmum af hverju þessar tillögur hafa ekki náð fram að ganga þar sem verið er í rauninni að setja fyrirvara eftir hans ábendingu varðandi þá orðalagsbreytingu sem meiri hlutinn gerir gerir annar minni hluti ekki athugasemd við hana en bendir á að hún staðfestir ábendingar annar minni hluta um óskýrleika þeirra breytingartillagna sem meiri hlutinn lagði til fyrir aðra umræðu í ræðu sinni kom háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson mjög inn á þá staðreynd að íslendingar fái ekki notið þess í frumvarpinu ef reynt verður á hryðjuverkalögin svokölluðu fyrir breskum dómstólum hann benti líka á

það væri ákvæði sem kvæði á um skuldajafnaðarrétt og að þau ákvæði væru inni í samningnum skerti mjög hagsmuni íslendinga þess vegna má velta fyrir sér að ef hluti af þeim sem standa að áliti meiri hlutans hefur þessa skoðun af hverju var ekki lagt meira kapp á það að kanna hvort þorsteinn einarsson hrl og þórhallur þorvaldsson hrl hvort ábendingar þeirra hafi átt við rök að styðjast það eru engar tillögur um fyrirvara sem koma til þess að við fáum notið þessa sjálfsagða réttar annar minni hluti bendir á að landsbanki íslands hefur hugsanlega orðið fyrir tjóni sem getur varið tugum ef ekki hundruðum milljarða króna vegna beitingar breska ríkisins á svonefndum hryðjuverkalögum þorsteinn og þórhallur bentu á að enn sé hægt að fá tjón metið með réttum hætti bæði samkvæmt íslenskum og enskum rétti það væri hægt að lýsa einhliða yfir skuldajöfnuði í samræmi við ákvæði níundu grein laga númer níutíu og átta nítján hundruð níutíu og níu um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta og það þyrfti ekki einu sinni málsókn til þegar íslensk stjórnvöld létu hjá líða að höfða málið sjöunda janúar féll í rauninni ekki niður rétturinn til hans að sækja skaðabætur annar minni hluti er sammála þeim að það hefði þurft að kanna þessi mál miklu miklu betur og bendir á að ef þetta væri rétt hefðu verið gerðar miklu meiri líkur

þyrfti ekki að reyna á ríkisábyrgðina að lokinni skuldajöfnun um svo mikla hagsmuni var að ræða en meiri hlutinn allir flokkar höfnuðu því að þetta yrði kannað nánar við aðra umræðu benti annar minni hluti á að það ríkti enn mikil óvissa um það hvenær ríkisábyrgðin mundi falla niður það er eitt að við leggjum á komandi kynslóðir að þurfa að greiða fyrir skuldir annarra

að sú ábyrgð yrði lengri en til ársins tvö þúsund tuttugu og fjögur það má segja að undir þá tillögu hefur meiri hlutinn á vissan hátt tekið með því að setja inn breytingartillögur um að ríkisábyrgðin falli úr gildi fimmta júní tvö þúsund tuttugu og fjögur en það skal áréttað að það er gert með fyrirvörum í stað þess að kveða skýrt á er niðurfall ríkisábyrgðarinnar gert með fyrirvörum annar minni hluti telur einmitt að það felist mikil blekking í því að gefa í skyn að ríkisábyrgðin falli niður fimmta júní tvö þúsund tuttugu og fjögur þar sem skýrt kemur fram í breytingartillögu meiri hlutans að þegar ljóst er að lánsfjárhæðin ásamt vöxtum verði ekki að fullu greidd í lok lánstímans vegna hinna efnahagslegu viðmiða skulu aðilar lánasamninganna þá tímanlega eiga með sér viðræður um meðferð málsins og áhrif þess á samningana og skuldbindingar tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta má af þessu orðalagi draga þá skýru ályktun að ríkisábyrgðin falli í raun ekki niður heldur verði að semja á ný við hollendinga og breta þetta er af sama meiði og meiri hlutinn setti í nefndarálit þá blekkingu að ef skuldahlutfall íslenska ríkisins eða opinberra aðila færi yfir viðmið sömu viðmið og alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði sett tvö hundruð fimmtíu prósent tvö hundruð fjörutíu prósent hefði það eitthvert gildi að það hefði gildi þó að það stæði í áliti meiri hlutans þetta þarf að koma skýrt fram í frumvarpinu sjálfu til þess að það gildi raunverulega þannig hljóða öll lögskýringargögn

það ríkir enn á ný mikil óvissa um gildi fyrirvaranna hér hefur verið rakið og óþarfi kannski að rekja nánar að í grein þrettán eitt í breska samningnum og grein tólf eitt í hollenska samningnum kemur skýrt fram að aðeins sé heimilt að gera breytingar á samningunum bæta við þá eða falla frá þeim með skriflegu samkomulagi milli samningsaðila svipuð sjónarmið koma fram á grein sex fimm í breska samningnum þingmenn lögðu mismunandi skilning í hvort um nýtt tilboð væri að ræða með setningu fyrirvaranna eða hvort þeir rúmuðust innan skilmálanna hér er um grundvallaratriði að ræða og umræður meiri hlutans sjálfstæðismanna samfylkingarinnar og vinstri grænna hér áðan sýna fram á það að enn á ný ríkir sama óvissa og að meiri hlutinn sem hefur nú státað sig af því að vera samstiga í þessu máli er það kannski ekki þegar virkilega

í ljósi þess sem hér hefur komið fram og vísan í framhaldsálit annar minni hluta er eitt staðreynd óvissunni hefur síður en svo verið eytt þvert á móti hefur hún aukist í mörgum mikilvægustu þáttum málsins annar annar minni hluti gagnrýnir hve mikla áherslu meiri hluti nefndarinnar hefur lagt á að afgreiða málið úr nefndinni þó svo að mikilvægum spurningum sé enn ósvarað og að nefndin hafi ekki gætt þess að fullrannsaka atriði sem varðar brýna þjóðarhagsmuni annar minni hluti gagnrýnir einnig að ekki hafi verið komið á fót faglegu rannsóknarteymi sérfræðinga sem falið hafi verið að kanna alla þætti málsins á hverju sérsviði fyrir sig með því hefði mátt koma ýmsum þeim ábendingum sem nefndinni hafa borist fyrr í umræðunni það er algjörlega óviðunandi að það sé háð tilviljunum hvort einstaklingar úti í bæ hafi tíma til að skoða einstaka þætti þess flókna máls í sjálfboðavinnu og skrifa um það viðamiklar greinar til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri má nefna að öllum öðrum ólöstuðum þá miklu vinnu sem sérfræðingar á vegum indefence hópsins hafa lagt fram og hve mörgum álitaefnum sú vinna hefur skilað á borð nefndarinnar hér skal skýrt tekið fram að að mati annar minni hluta er óviðeigandi að tefla fram þeim rökum að íslendingum beri siðferðileg skylda að borga icesave skuldbindingarnar án þess að látið verði reyna á lagalega skyldu þess því að í reynd eru það afkomendur okkar sem að verulegu leyti munu bera þessa siðferðilegu skyldu í formi verri lífskjara getur annar minni hluti á engan hátt fallist á það að komandi kynslóðum sé gert að bera ábyrgð á mistökum einkafyrirtækis íslenskra ráðamanna og galla í regluverki evrópusambandsins í því ljósi leggur annar minni hluti áherslu á að umræðan um icesave falli ekki niður heldur verði ríkisstjórninni stofnunum og skilanefndum og þeim aðilum sem fara með þessa miklu hagsmuni veitt strangt aðhald þannig að tryggt verði að hagsmunir þjóðarinnar verði aldrei fyrir

fjárfesta þar kom fram að hún legði til að bætt yrði við nýrri málsgrein sem meiri hlutinn hefur gert þess efnis að það sé skilyrði fyrir því að ríkisábyrgðin sé veitt samkvæmt lögunum að lánveitendur hafi samþykkt að skuldbindingar tryggingarsjóðsins séu háðar sömu fyrirvörum og ríkisábyrgðin af þessu leiðir að í þeim tilvikum þar sem alþingi getur takmarkað ríkisábyrgðina á grundvelli fyrirvaranna yrði greiðsluskylda tryggingarsjóðsins takmörkuð með sama hætti annar minni hluti telur eðlilegt að slíkt ákvæði sé sett inn jafnframt skal þó bent á að þótt eðlilegt sé að setja slíkt ákvæði í lagafrumvarpið hafa þessir fyrirvarar ekki verið lesnir gaumgæfilega yfir af íslenskum og erlendum sérfræðingum gætu því enn leynst fjölmörg önnur ákvæði sem þyrfti að breyta og skýra telur annar minni hlutinn þetta til marks um að enn séu fjölmörg atriði óljós

meiri hluti fjárlaganefndar hefur lagt til að nýtt ákvæði komi inn í frumvarpið þar sem sett er það skilyrði fyrir veitingu ríkisábyrgðarinnar að breskum og hollenskum stjórnvöldum verði kynntir fyrirvarar ríkisábyrgðarinnar samkvæmt lögum þessum og að þau fallist á þá annar minni hluti telur eðlilegt að ákvæðið sé sett í ljósi þeirrar miklu óvissu sem fyrirvararnir skapa en óneitanlega vaknar upp sú spurning hefði þá ekki verið eðlilegra að setja samningana til hliðar og semja upp á nýtt við hollendinga og breta það eru fjölmörg ósanngjörn ákvæði enn í icesave samningnum sem ganga í berhögg við hagsmuni íslendinga og þá hefði verið hægt að láta reyna á það hvort hollendingar og bretar hefðu ekki fallist á að minnsta kosti að staða íslands væri jöfn og staða hollendinga og breta það er sá réttur sem íslendingar

annar minni hluta að þegar litið er á málið í heild sinni er ljóst að hagsmunum íslendinga hefði verið betur borgið ef staðið hefði verið á þeim rétti sem hún nýtur sem fullvalda þjóð það hefði verið skynsamlegra að leggja samningana til hliðar og freista þess að ná fram sanngjörnum samningum við breta og hollendinga þar sem réttarstaða íslands yrði ekki fyrir borð borin sú tillaga var hins vegar felld hér af meiri hluta alþingis að þeirri tillögu felldri og að því gefnu þó að ég beri enn þá von í brjósti að fallist verði á breytingartillögur annar minni hluta en að því gefnu að ekki verði tekið tillit til þeirra liggur fyrir að hagsmunum þjóðarinnar er ekki nægilega vel borgið með samþykkt þess frumvarps leggur annar minni hluti því til að frumvarpið verði fellt það skal haft og það eiga menn að hafa í huga að samningarnir icesave

ég vonast enn til þess að meiri hlutinn samþykki ekki að færa ábyrgðina yfir á almenning á komandi kynslóðir á börn sem hafa ekkert sér til saka unnið en þurfa að þola mikinn niðurskurð verri lífskjör á komandi árum eingöngu vegna þess að stór hluti þess hagvaxtar sem vonandi verður á íslandi mun fara í það að borga icesave skuldbindingarnar þá erum við að tala um meðal annars þá tuttugu og fjóra milljarða hvorki meira né minna sem íslendingar og meiri hlutinn ætla að fallast á